Egy 2011 es jelentés szerint a világban százmillió keresztény ember szenved üldözést vallása miatt. Elképesztő szám, az Unió lakosságának egyötöde, mondatnám. Természetesen az üldözések legszélsőségesebb formája, amikor embereket megölnek, kínoznak vagy börtönbe zárnak pusztán hitük miatt. Gyakori továbbá, hogy az állam elnézi a keresztények sérelmére elkövetett bűncselekményeket. De ezeken az eseteken kívül is rengeteg keresztényt korlátoznak a vallásának gyakorlásában, diszkrimináció éri őket munkahelyükön, az oktatásban, a mindennapi élet különböző területein. Sajnos megkérdőjelezhetetlen tény, hogy mára a keresztény vallású emberek üldözése és üldöztetése általános jelenséggé kezd válni a nem keresztény többségű államokban. A világban élő keresztények nem is értik, hogy a keresztény lakosságú Európai Unió miért nem emeli fel sokkal határozottabban a szavát a jelenség ellen, és kétoldalú kapcsolataiban miért nem áll ki a keresztények védelméért.